Voorzitter, Meneer Sánchez, op 21 december was ik nog in Barcelona. U was daar toen ook. Ik wilde vier Catalaanse gevangenen bezoeken die net hun hongerstaking hadden beëindigd. Het is niet aan mij om te oordelen over hun politieke project of hun strategie, maar wat ik niet aanvaard is dat mensen daarvoor nu al meer dan een jaar gevangenzitten en zware straffen riskeren, beschuldigd van een rebellie.

Politiek doen we via dialoog, niet via de rechtbank. Meneer Weber slaat de plank mis als hij het heeft over het gevaarlijke nationalisme. Ja, dat leeft in Spanje, maar niet in Catalonië.

Ik hoop, meneer Sánchez, dat u uw politieke angst voor extreemrechts overwint, dat u werk maakt van een echte dialoog en dat u de politieke gevangenen vrijlaat.